Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche noi sosteniamo questa proposta della Commissione perché, di fatto, migliora la protezione dei lavoratori sul luogo di lavoro rispetto all'esposizione a sostanze cancerogene e a sostanze mutagene. Pertanto siamo anche favorevoli alla proposta della commissione EMPL del Parlamento di includere nel campo di applicazione di questa direttiva anche le sostanze che risultano dannose per la riproduzione dei lavoratori.

Quindi ci troviamo di fronte a una vera e propria emergenza sanitaria, che ci deve vedere impegnati con il massimo dello sforzo, senza nessun tipo di incertezza e tentennamento. Fino ad ora, purtroppo, l'esperienza dei lavoratori ha preceduto la ricerca scientifica questo è successo nel campo del carbone, è successo nell'industria dell'amianto ma anche nella manipolazione delle sostanze radioattive. Adesso basta, i lavoratori non possono essere trattati come se fossero delle cavie. Quindi investiamo nella ricerca di soluzioni innovative, di soluzione alternative che possano proteggere i lavoratori e le loro famiglie dalla maledizione del cancro.